Postih kritiků režimu ze strany Baku se neomezuje jen na území vlastní země. Upozorňuji na expanzi vlivu ázerbajdžánského režimu mimo jeho hranice. Export vlivu a nátlaku probíhá různými způsoby. Například cestou únosu jako v případě Muchtarlího. Další způsob pronásledování oponentů režimu je zneužívání Interpolu pro extradici těch, kteří režimu utekli a hledají azyl a ochranu mimo svůj domov. Zneužívání Interpolu Čínou či Ruskem je stále častější. Interpol se pokusům o vydávání politických oponentů brání. Opírá se přitom o článek 3 své vlastní konstituce, která říká, že se Interpol nevměšuje do věcí politického charakteru. O tento článek se Interpol opíral, když před časem odmítl požadavek Baku zatknout tři poslance EP.